Señor Presidente, vengo de un país que lleva cincuenta años luchando contra el terrorismo. Hemos aprendido que para ganar hay que confiar en la policía. Los partidos políticos tienen que estar unidos para que no se divida la sociedad. Y contra el terrorismo, todo esfuerzo es poco. Aquí llevamos años debatiendo sobre un registro de datos de pasajeros, y mientras tanto se ha producido el ataque contra Charlie Hebdo, se ha producido el ataque contra París, se ha producido el ataque contra Bruselas y nosotros seguíamos debatiendo. Hay quien dice que con un PNR no habríamos podido evitar esos ataques. Triste consuelo. Quién sabe si los habríamos podido evitar o no. Hay catorce PNR en Europa, no están conectados y todos son fragmentarios.

y a mí me gustaría saber en qué vuelo vienen y a qué hora aterrizan, porque yo no soy de los que les importa más el derecho a la intimidad del terrorista que el derecho a la vida de la víctima que está esperando. A través de nuestras tarjetas de crédito cualquier inspector de Hacienda en uso de sus funciones puede saberlo todo sobre nuestra intimidad. A mí me parece bien renunciar a una parte de mi intimidad para pagar impuestos, pero también me parece bien renunciar a una parte de mi intimidad para salvarme la vida porque la vida privada es importante, pero es más importante la vida. Porque pagar impuestos es muy importante, el dinero es muy importante, pero es mucho más importante la vida. Aquí hay algunos colegas que todos los días vienen a hablar de transparencia, menos hoy que se trata de hablar de la transparencia de los terroristas. El Grupo Popular mañana votará sí al PNR, no por los atentados que se pudieron evitar sino por los que vamos a evitar en el futuro espero que ustedes estén en el mismo equipo.